Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato il relatore Michel che chiedeva di ripensare la possibilità di presentare la nostra relazione arrivando a definirla addirittura inquietante. Cominciamo bene a discutere sulla situazione dei diritti fondamentali, il primo dei quali dovrebbe essere quello di rispettare le idee degli altri. Che cosa ci sarebbe di inquietante quando scriviamo che vogliamo il divieto assoluto della tortura e dei trattamenti crudeli, quando sottolineiamo che vogliamo lottare con forza contro il terrorismo e la criminalità organizzata? Cosa c'è di inquietante quando condanniamo qualunque forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale, quando riconosciamo la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credere e di non credere, nonché di praticare la religione di propria scelta? Cosa c'è di inquietante quando vogliamo che siano rispettati e tutelati i diritti dei rifugiati, dei migranti e dell'assistenza umanitaria ai migranti che si trovano in pericolo in mare? Cosa c'è di inquietante quando ci preoccupiamo per il fatto che le persone con disabilità continuano ad essere vittime di discriminazione ed esclusione e quando condanniamo qualunque persecuzione, violenza, discriminazione dei Rom nell'Unione europea, e tante altre cose ancora? Personalmente, ciò che invece non mi convince non voglio dire che sia inquietante, per carità della relazione del collega Michel è l'alto tasso ideologico di cui è infarcita e che rischia davvero di compromettere la realizzazione dei diritti fondamentali perché, attraverso la parvenza di diritti fondamentali, entra in situazioni che in tutti i nostri Stati sono ancora controverse, sono discussioni politiche di parte e che nulla hanno a che vedere con i diritti fondamentali.